Bármilyen döntés születik is az állásfoglalási indítványról, az mindenképpen súlyosan érinti egyrészről az Unió biztonságát, másrészről a jó szándékú utazók, turisták jogait, adataik védelmét. Bárhogy határozunk azonban, az bizony pótcselekvés és látszatintézkedés marad mindaddig, amíg az EU eltűri azt a biztonsági rést a schengeni határvédelem rendszerén, amit az úgynevezett letelepedési kötvények, a pénzért árult uniós állampolgárság gyakorlata jelent. A leggyengébb láncszem pedig e rendszerben Magyarország, ahol a kormány az elmúlt években laza feltételekkel ellenőrizetlen hátterű, sokszor okkal bűnöző vagy terrorgyanúsnak vélt harmadik országbeli személyek ezreit látta el magyar, tehát uniós állampolgársággal, sőt, nem ritkán nemzetközileg körözött egyének is európai papírokat kaptak. A magyar példa két szempontból kirívó a tranzakciók bevétele nem közvetlenül az államkasszát gyarapítja, hanem nagyrészt kormányzati vezetőkhöz köthető off shore vállalkozásokat.